Domnul Schwab a depus foarte mult efort și a elaborat un raport extraordinar. Aș vrea să atrag atenția asupra restructurării băncilor, care a reprezentat una dintre principalele provocări cu care s a confruntat Uniunea Europeană în domeniul concurenței. Pentru a evita distorsionarea concurenței, consider că băncile ar trebui să se orienteze către utilizarea resurselor de capital privat, inclusiv prin restructurarea și convertirea datoriilor în instrumente de capital proprii. Numai dacă este strict necesar și nu există nicio altă posibilitate guvernele naționale ar trebui lăsate să intervină, iar, în acest caz, inspectorii naționali trebuie să se asigure că planurile de recapitalizare nu duc la niciun efect de levier invers excesiv. Trebuie să fim foarte atenți și să facem tot posibilul pentru limitarea la minimum a denaturării concurenței în cadrul pieței interne și trebuie să găsim un echilibru între acordarea de ajutoare instituțiilor financiare și respectarea concurenței.